Azerbajdžan je aj naším významným ekonomickým partnerom, a preto je prirodzené, že veľmi citlivo vnímame politické prostredie v tejto krajine. Pri opakovaných náznakoch zhoršovania sa situácie v oblasti ľudských práv je preto našou povinnosťou priateľsky upozorniť našich partnerov, že gubernátorské metódy zastrašovania novinárov, mimovládnych organizácií či politickej opozície sú nezlučiteľné s civilizovanou a demokratickou formou vládnutia.